Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs les parlementaires, au nom de la Présidence du Conseil, je voudrais aussi saluer l'intervention du président de la Commission sur l'état de l'Union.

Il permet de remettre à plat l'ensemble des sujets européens après une longue transition institutionnelle et après la crise économique et financière qu'a traversée l'Union. J'ai bien noté, Monsieur le Président, l'approche prospective, ambitieuse, de la Commission, qui vise à répondre aux défis du moment et aussi on en a parlé ce matin à défendre les valeurs de l'Union.

Mais la réalisation de ces objectifs demandera du temps et, donc, plusieurs Présidences devront y consacrer les efforts nécessaires. La Présidence et le Conseil étudieront en détail votre intervention, Monsieur le Président, et le document de travail qui l'accompagne.

La première ce que nos concitoyens attendent de nos institutions ce sont des réalisations concrètes, qui leur permettront d'envisager l'avenir avec plus de sérénité. Une supervision et une régulation financières efficaces, un brevet communautaire abordable et compétitif, un service diplomatique européen opérationnel figurent parmi les réalisations urgentes sur lesquelles nos trois institutions seront jugées.

de combattre l'euroscepticisme qui continue de progresser dans les États membres. C'est pourquoi la Présidence belge a proposé de renforcer, Monsieur le Président du Parlement, la coopération avec le Parlement européen sur la mise en œuvre des priorités du moment. Des rencontres régulières tant au niveau administratif que politique sont programmées pour intensifier notre collaboration.